Monsieur le Président, je vais m'exprimer en français. Le logement est aussi une question urgente de santé publique. En France, les personnes de la rue vivent en moyenne 30 ans de moins que le reste de la population. Être sans domicile, c'est être plus vulnérable aux comportements à risque et aux maladies qui en découlent. Trop souvent, c'est aussi être exclu des systèmes de santé et des statistiques officielles, comme le montre le récent rapport de l'observatoire des Médecins du monde. Comment la Commission entend elle donc mieux documenter les situations des plus vulnérables dans ses indicateurs et notamment dans les situations sanitaires.